Aj keď nechcem spochybňovať význam nových podporných programov Únie zameraných na materiálnu podporu malých a stredných podnikateľov, považujem za dôležité pripomenúť menej finančne náročné opatrenia, ktorými môžeme našich občanov presvedčiť o tom, že aj podnikanie v malom môže byť zmysluplnou formou živobytia. Myslím tým primerane zjednodušené pravidlá pre takýto druh podnikania, zjednodušené účtovné pravidlá a systémy daňových a investičných stimulov, na ktorých zatiaľ profitujú len veľké firmy. Ak v Únii vytvoríme kvalitné a zdravé podnikateľské prostredie, v ktorom budú môcť aj malé podniky generovať stabilné výnosy, potom nebudú mať ani finančné inštitúcie obavy požičať takýmto podnikateľom svoje peniaze.